Per essere chiaro la Spagna è un paese democratico

Felipe Gonzales e Adolfo Suarez hanno costruito una grande democrazia, quindi vi prego di evitare polemiche tra un paese e un altro perché non è questo il luogo per farlo.